40 de notre patrimoine naturel est menacé. L'état de la biodiversité est le thermomètre de l'état de santé de la planète, de l'état de santé de notre système de développement, et le phénomène de crise s'accélère. Aussi, j'espère que, aujourd'hui et demain, l'Union européenne et le Parlement européen sauront être à la hauteur des enjeux et porteront des objectifs ambitieux et transversaux pour la lutte contre la perte de biodiversité, dans toutes les politiques sectorielles en 2010. Il nous faut agir, il est encore temps, et 2010 est l'année de tous les possibles.